Nous avons perdu trois millions d'emplois depuis 2008 vous nous l'avez dit, Monsieur le Commissaire la sidérurgie est déjà partie en Inde, l'électronique au Japon et en Corée, l'industrie automobile s'est dispersée dans le monde, la pharmacie est en plein transfert vers les États Unis pour échapper aux réglementations européennes trop strictes et le nucléaire est maintenant

Nous constatons donc cette crise industrielle qui touche aussi des secteurs à forte teneur technologique. La désindustrialisation de l'Europe a de multiples causes. Prenons comme exemple la sidérurgie, qui reste un secteur clé de l'industrie en Europe. Elle est victime de ses faiblesses un marché trop européen et pas assez mondial, une sensibilité aux fluctuations des matières premières, des coûts trop importants par rapport aux concurrents et des contraintes environnementales de plus en plus importantes. On assiste alors à la montée en puissance de la Chine, numéro un mondial du secteur, et des autres pays émergents. Les grandes entreprises familiales ont cédé la place à des multinationales qui préfèrent charger les sites les plus performants et mettre en sommeil les moins compétitifs. Que faire? Nous devons absolument développer des standards mondiaux. Nous devons prévoir des investissements stratégiques et nous donner la capacité de les financer, y compris grâce à des dispositifs de soutien public. Les États Unis, la Chine et la Corée le font, pourquoi pas nous? Cela va nécessiter de poursuivre l'adaptation de nos règles sur les aides d'État, afin qu'elles continuent à jouer leur rôle de garant de l'équité entre les États membres, tout en permettant des politiques fortes de soutien public aux orientations stratégiques communes. Je vous ai bien entendu, Monsieur le Commissaire, sur l'industrie automobile, où nous avons besoin de porter tous nos efforts. Il faut aider l'industrie à exporter. Nous ne pouvons pas accepter que l'Union européenne soit l'un des espaces commerciaux les plus ouverts de la planète et qu'en même temps nos entreprises connaissent des difficultés pour accéder aux marchés des pays tiers. C'est donc toute la politique commerciale qu'il faut revoir. Il ne faut pas être naïfs dans cette affaire et, Monsieur le Commissaire, j'espère que vous arriverez à obtenir votre Conseil sur la compétitivité et l'industrie, ce serait véritablement un beau défi.